Neben dieser Entmachtung des Parlaments auf der einen Seite steht, wenn es um den Haushalt jetzt geht, eine gewisse Selbstermächtigung des Parlaments.

Und ein weiteres Problem, das nicht angesprochen wird, ist die Frage Wo nehmen Sie denn das Geld her?

Das ist völlig unmöglich. Wir müssen wieder zurück zu einer gesunden, normalen Haushaltsführung. Wir müssen wieder das tun, was einem Haushaltsgesetzgeber ansteht Er muss die Kommission kontrollieren, den Rat beschneiden auch in seinen Ansprüchen er muss schauen, dass das Geld in der Tasche bleibt, sonst kommt die Retourkutsche. Spätestens nächstes Jahr in Deutschland ein Superwahljahr wird der Wähler sich dafür entscheiden, dass er sagt Wenn ich das Loch in meinem Haus, in meiner Tasche spüre, dann werde ich künftig diesem jetzigen Parlament nicht mehr mein Vertrauen schenken.